Pani Przewodnicząca! Artykuł 11 ustęp 3 Regulaminu zobowiązuje nas do wzajemnego szacunku posłów wobec posłów, ale tym bardziej do szacunku dla naszych wyborców. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę pani poseł Atkinson, ale pan poseł Frunzulică, reagując na wystąpienie naszego kolegi posła Woolfe'a, zakwestionował legitymizm posłów reprezentujących wyborców brytyjskich, którzy głosowali za brexitem. Oni są dzisiaj ciągle takimi samymi obywatelami państwa Unii Europejskiej jak każdy. Jeżeli odmawiamy im prawa do reprezentacji, negujemy demokratyczny charakter Unii Europejskiej. Dlatego proszę Panią Przewodniczącą o reagowanie na tego typu antydemokratyczne wypowiedzi nacechowane zresztą brakiem szacunku, do którego zobowiązuje nas regulamin.